Wir alle wissen, dass Verschwendung und Misswirtschaft in staatlichen Unternehmungen gang und gäbe sind, und das nicht nur in südlichen Staaten wie Griechenland.

Die Griechen sind insgesamt wirklich Opfer einer Krise, wobei das viele Geld, das von Seiten anderer Staaten nach Griechenland geflossen ist, offenbar nur in die Bankenrettung geflossen ist und nicht zu den Menschen. Öffentlich rechtliche Sender sind natürlich etwas Wichtiges, sie laufen aber auch immer wieder Gefahr, Regierungsverlautbarungssender zu werden.